Voorzitter, collega's, het is een lang debat, maar dat is helaas geen garantie voor een goed debat vrees ik.

Laat ons daar duidelijk in zijn in ieder geval wat de opties van mijn fractie betreft en ik denk van meerdere fracties in dit Parlement.

dat rekening houdt met de impact op ons leefmilieu én de impact op ons klimaat. Laten we daar nu eens op wachten en de emoties een beetje tot laten rust laten komen en ervoor zorgen dat dat Europese kader strak en goed is, zoals we dat in het verleden hebben gedaan.